Señor Presidente, en este primera sesión plenaria tras el Día Internacional de la Mujer, quiero destacar también que la inclusión, por primera vez, en la propuesta del Programa Marco de Investigación e Innovación, de un artículo específico sobre la igualdad de género, es un logro por el cual debemos felicitarnos.

No se trata únicamente de una cuestión de justicia en nuestro propio interés como europeos necesitamos todo nuestro capital humano. Además, está demostrado que la paridad en un equipo contribuye a la calidad y estimula la innovación y la productividad. Una investigación sensible al género lleva a una mayor eficacia, a un mayor impacto, a una sociedad más innovadora, inclusiva y segura, y a una ciencia socialmente responsable.